hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd um breyting á lögum númer áttatíu og fjögur nítján hundruð níutíu og sjö um búnaðargjald nefndin fjallaði um málið og fékk á fund sinn ólaf friðriksson frá sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti

efnisbreytingar verða á álagningu búnaðargjalds með frumvarpinu nefndin ræddi þá breytingu sem lögð er til í frumvarpinu og hvort breyting